nada menos que en el Reglamento europeo de visados, el nuevo Código europeo de visados, que vuelve a este Parlamento Europeo para su debate y votación definitiva. Hemos cumplido años de arduo trabajo, en los que tengo que agradecer, como es costumbre en este Parlamento, a los ponentes alternativos, que han colaborado eficaz y lealmente en la conducción de esta ley europea y, por supuesto, a usted mismo, comisario Avramopoulos, por su seguimiento puntual y su dedicación a los asuntos legislativos de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Hemos escuchado con intensidad en distintos seminarios y audiencias —los hearings parlamentarios que practicamos en la comisión— a los llamados stakeholders —los representantes de intereses legítimos— en este gran asunto legislativo, que cumple un objetivo principal del espacio de libertad, justicia y seguridad del que hablábamos hace un minuto, cuando debatíamos sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas una gestión integrada de fronteras exteriores de la Unión que asegure la libre circulación de personas en el interior de la Unión Europea, pero que, al mismo tiempo, provea los instrumentos legislativos necesarios para armonizar las condiciones de autorización para entrada en la Unión Europea. Entrada también para propósitos lícitos y legítimos lo que llamamos los viajeros de buena fe, las personas que llegan por unas estancias cortas —entre 90 y 180 días máximo— por motivos de turismo, de negocios,

Y todas estas situaciones han sido contempladas en este Reglamento europeo sobre visados después de un trabajo muy detallado de integración de todas las enmiendas y las posiciones que han sido escuchadas. Hemos conseguido un equilibrio finalmente razonable para asegurar unas mismas condiciones de autorización de acceso al territorio de la Unión Europea, de tasas de visado —por tanto, de precio para la obtención de la autorización para la entrada—, de formularios de solicitud, de la relación de documentos justificativos de la entrada Y, por supuesto, me he esforzado, contra viento y marea, para preservar el objetivo de que se trataba mejor facilitación, que sea más fácil el acceso a la Unión Europea para los viajeros de buena fe, para las personas que ingresan de buena fe. Y esto es importante, particularmente teniendo en cuenta que vengo de un país al que llegan millones y millones y millones de turistas al año vengo de una comunidad, una región ultraperiférica —Canarias— a la que vienen 18 millones de turistas al año y, por tanto, resulta enormemente importante mantener el propósito de facilitación de la entrada, del acceso al espacio Schengen. Algunas de las enmiendas que hemos conseguido equilibrar en la ley en su texto definitivo son las relativas a la tasa del visado entre 60 y 80 euros para adaptarlo a los costes reales, con reducción para los menores de 18 años, para los menores de 6 años, y con excepciones para estudiantes, investigadores y también artistas y deportistas. Hemos establecido un compromiso en relación con el seguro de salud para que la Comisión lo revise en los quince meses siguientes a la entrada en vigor de la nueva ley europea, y hemos establecido también una razonable composición de intereses en lo relativo a los plazos fijados para la obtención de visados, de modo que se hace más fácil y también más barato, teniendo en cuenta que comprar billetes de avión con mucha anticipación facilita el acceso a la Unión Europea a las personas que soliciten el visado con una gran anticipación. Pero finalmente quiero hacer referencia a la importancia que tiene preservar la facilitación frente al enfoque centrado en la seguridad, porque ha habido una contaminación del acceso de los viajeros de buena fe a la Unión Europea con la lucha contra la inmigración irregular y contra el terrorismo, que nada tiene que ver con el acceso por propósitos lícitos a la Unión Europea. Y, finalmente, frente al intento de imponer una vinculación mecánica con el retorno de los inmigrantes irregulares, hemos conseguido un equilibrio, de modo que se ha establecido la categoría de los incentivos positivos a terceros países que cooperen en la prevención de la inmigración irregular, para que la ley europea tenga la mejor recepción por los Estados miembros posible.